Situația drepturilor omului din Coreea de Nord este deosebit de gravă. Conducerea acestei țări interzice orice formă de opoziție politică, alegerile democratice, libertatea presei și libertatea religioasă. Nu putem rămâne indiferenți la suferința locuitorilor Coreei de Nord, întrucât aceștia nu au acces la alimentele de bază sau la asistență umanitară. Mă îngrijorează în mod deosebit situația femeilor și a copiilor din Coreea de Nord, deoarece peste o treime dintre ei suferă de malnutriție.

Ei nu beneficiază de niciun fel de îngrijire medicală și primesc foarte puțină hrană, iar reforma monetară din noiembrie 2009 a fost un eșec și a cauzat creșterea nivelului de sărăcie a populației.